Madame la Présidente, chers collègues, il y a deux hommes parmi mes collaborateurs. Est ce qu'il m'est arrivé un jour d'enfermer l'un d'entre eux dans mon bureau, de serrer l'un d'eux contre un placard ou de leur pincer les fesses dans un ascenseur? Jamais, jamais de la vie! En revanche, cela arrive à tant de femmes ici, au Parlement européen. Alors, il va falloir balayer devant notre porte.

Combien d'entre vous savaient? Combien n'ont rien dit face à de tels comportements inadmissibles? Le pouvoir donne à tant d'hommes un sentiment d'impunité intolérable. Il faut que cela cesse. Pas demain. Maintenant! Pour toutes les filles et femmes d'Europe, nous devons agir vite, faire de la prévention partout et tout le temps, donner plus de moyens à la justice et former les services de police, parce que, chers collègues, la peur et la honte doivent changer de camp.